Hvala z besedo in hvala za vprašanje. V zvezi z vašim vprašanjem želim uvodoma pojasniti, da so obstoječem sistemu institucionalnega varstva osnovne in socialne storitve v domovih za starejše plačljive, zdravstvena oskrba pa se financira iz zdravstvene blagajne. Kako torej domovih za starejše oblikujejo cene? Podlago za oblikovanje cen storitev predstavljajo stroški storitev v tekočem letu, ki jih v izračunu cene mogoče upoštevati v okviru omejitev, ki so določene za posamezni element cene na podlagi za to sprejetega pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Ključni elementi cene so stroški dela, energentov, hrane, amortizacije, investicijskega vzdrževanja in financiranja, v povprečju pa stroški dela predstavljajo petdeset odstotkov v strukturi cene. Dodatno pa pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev omogoča tudi določitev cen za dodaten obseg oskrbe, ki ni predmet standardnega obsega posamezne kategorije oskrbe. Zaračunajo se lahko na podlagi dokumentiranih stroškov pod pogojem, da se uporabnik zanjo odloči prostovoljno in da so opredeljene v dogovoru. Uporabniki v domovih za starejše so glede na njihove potrebe razvrščeni v različne stopnje oskrbe in zdravstvene nege. V okviru teh so opravičeni do vseh storitev, ki so opredeljene na v posameznem nivoju oskrbe. Če pa uporabnik želi neko dodano, dodatno storitev, se ga zaradi tega ne razvrsti v višjo in lažjo kategorijo oskrbe, ampak mu dom za starejše zaračuna dodatno storitev, kar je za uporabnika ugodneje kot razvrstitev v višje nivo oskrbe. Dodatne storitve so zlasti prinašanje hrane v sobo uporabniku, če to ni zajeto že v vrsti oskrbe. Opravljanje storitev, čiščenja večkrat na teden kot sicer, pomoč pri osebni higieni in izvajanju dnevnih aktivnosti v večjem obsegu, kot to izhaja iz kategorije oskrbe, v katero je uvrščen uporabnik, spremstvo po nakupih, storitve frizerja, pedikerja itn. O vrstah in cenah dodatnih storitev odloča svet zavoda. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na cene dodatnih storitev ne daje soglasja. Na področju institucionalnega varstva starejših je treba tudi izboljšati dostopno storitev, kar lahko zagotovimo le s sprejetjem sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki sicer sodi v pristojnost Ministrstva za zdravje. Cilj sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi je torej tudi izboljšanje dostopnosti storitev z oblikovanjem novega stebra socialne varnosti. Zakon, ki bo urejal področje dolgotrajne oskrbe, bo predlagan v obravnavo državnemu zboru v času trajanja mandata aktualne vlade. Hvala.